Gospođo predsjednice, čestitam kolegi Predi na ovom izvješću, a Bosni i Hercegovini od sveg srca želim da što prije postane članica Europske unije. Pripadnost europskoj obitelji pokazuje se poštivanjem vrijednosti u koje Europska unija vjeruje i na kojima je izgrađena. Stoga je europska budućnost Bosne i Hercegovine moguća jedino ako će sva tri konstitutivna naroda imati jednaka prava. Hrvate se diskriminira po svim osnovama, oni su u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine gotovo nestali, a hrvatski jezik je nedovoljno prisutan u javnom i političkom životu. Sustav javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini ne zadovoljava potrebe hrvatskog naroda i ovim putem pozivam na uspostavu nacionalnih programa unutar javne televizije. Vlasti Bosne i Hercegovine moraju Hrvatima kao konstitutivnom narodu osigurati poštivanje njihovih prava i uložiti veće napore kada je riječ o usklađivanju sa standardima Europske unije u svim područjima. Na kraju, zahvaljujem kolegi Predi jer je prihvatio moje amandmane, posebice onaj kojim pozivam vlasti Bosne i Hercegovine da otklone problem prekograničnog onečišćenja zraka zbog rada rafinerije u Bosanskom Brodu.